Rynek wewnętrzny daje państwom członkowskim, a tym samym ich obywatelom, ogromne możliwości. Swoboda przemieszczania się, zdobywania pracy, uzyskania wykształcenia w dowolnie wybranym państwie członkowskim umożliwia nie tylko łatwiejsze znalezienie pracy, ale stymuluje również przedsiębiorstwa do działalności wychodzącej poza granice jednego państwa członkowskiego, a więc promuje samozatrudnienie, tak konieczne obecnie w Europie. Większy rynek wewnętrzny to również jeszcze większe szanse na rozwój gospodarczy, dlatego powinniśmy umożliwić zacieśnienie stosunków z państwami, które wyrażają do tego chęć, tak jak czynią to Andora, San Marino i Monako.

Europejski Obszar Gospodarczy jest wariantem dla ściślejszej współpracy, jednak warunki, na jakich ta współpraca się odbywa powinny zostać udoskonalone pod kątem egzekwowania przepisów dotyczących rynku wewnętrznego. Zastanawiam się, jakie, według Komisji Europejskiej, aspekty EOG powinny zostać w pierwszej kolejności usprawnione, patrząc właśnie z perspektywy egzekwowania przepisów dotyczących rynku wewnętrznego.